Nielegalne i niezwykle niebezpieczne wyprawy pochłonęły w ostatnich latach życie kilku tysięcy osób. Stanowi to niewątpliwie poważne wyzwanie dla całej Wspólnoty. Zgadzam się, że musimy poszukiwać praktycznych rozwiązań, prowadzących do skutecznego ograniczenia tych dramatycznych wypadków. Do zwalczania nielegalnej imigracji, przypadków handlu ludźmi czy przemytu niezbędny jest jednakże stały monitoring granic zewnętrznych oraz środki umożliwiające ich ochronę. Z tym większym niepokojem odbieram niedawne postulaty przeniesienia siedziby agencji FRONTEX z Warszawy na Sycylię. Zadaniem tej instytucji jest ochrona całości unijnych granic, a znacząca część jej zadań realizowana jest również na granicy wschodniej. Apeluję więc o rozsądek i umiar w formułowaniu podobnych propozycji.